Pocos asuntos tienen tanto consenso en el Parlamento Europeo y en la sociedad como para que frustremos las esperanzas de esta sociedad que nos apoya, que confiaba en Copenhague.

Necesitamos más que nunca mantener nuestra posición, señora Ministra, que usted sea capaz en estos seis meses de incentivarla todavía más, de convencer al Consejo de que haya una posición cada vez más uniforme y más unida y de inspirar a la Comisión para que tengamos una sola voz a fin de que, cuando vayamos a México, no pueda el señor Obama volver a decir Voy a reunirme con los chinos y luego se lo cuento a los europeos,